er ástæða er talin þurfa að grípa til þess eftir fund forseta með formönnum þingflokka á eftir svo að það liggi fyrir af því að það mátti greina það í máli formanns þingflokks sjálfstæðismanna að ekki væri búið

áríðandi að þessi umræða gangi fram og stjórnarandstaða og stjórnarmeirihluti hafi allan þann tíma sem hún þarf til að ræða þetta mikilvæga mál en hér bíður gríðarlegur fjöldi mikilvægra mála sem þarf að leysa úr í desember og við vitum að það gengur alla jafnan mikið á á alþingi íslendinga í desember þegar var verið að ljúka mörgum stórum málum forseti þingsins hefur haldið mjög vel utan um þinghaldið miðað við hvernig efnin hafa verið og átökin á síðustu dögum og þess vegna fagna ég því að hún óski þessarar heimildir